ktoré sú potom urobené. A nehovoríme iba o manipuláciách v online priestore, o fake news, o dezinformáciách, ale aj napríklad aj o financovaní politických strán, alebo politických kampaní zo zahraničia. A tie prípady poznáme aj z Európy, či už išlo o britské referendum, alebo aj o niektoré národné voľby. A to čo treba urobiť, aj sa o tom veľa hovorilo, je samozrejme posilniť tie existujúce nástroje, StratCom East alebo early warning mechanism, a investovať do kybernetickej bezpečnosti, samozrejme tak, aby sme neohrozili tie hodnoty, ktoré chceme chrániť. V každom prípade, čokoľvek urobíme, musíme to urobiť spoločne, lebo útok na demokratické voľby v jednej krajine je útok na demokraciu v celej Európskej únii.